I to nic zwracam się do Pana Rubiksa że to może być mała kwota. Powierzyłby Pan swoje pieniądze komuś, kto nie potrafi zadbać o własną, małą kwotę? Nasz problem polega właśnie na tym, że nie potrafimy zacząć od siebie. Tyle wydajemy na propagandę Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego. Jest to jedyny punkt, w którym zgadzam się z panem Rubiksem. Warto dać pieniądze na Muzeum Historii Europy, choć nie wiem, czy powinny się one znaleźć w budżecie Parlamentu Europejskiego. Poza tym najlepsza propaganda będzie proszę Pana jeśli obetniemy sobie diety.

Dlatego w tym sprawozdaniu albo muszą być liczby, albo musi być napisane krótko ciąć, ciąć, ciąć.